í ræðu háttvirts þingmanns þórunnar sveinbjarnardóttur fyrst og síðast það að af þessari skýrslu sem hér liggur fyrir eigum við að draga lærdóm og við eigum að horfa fram á veginn og fara í það að skoða hvernig við getum komið í veg fyrir að það sem fram kemur í skýrslunni endurtaki sig það eru áminningar í skýrslunni það eru kröfur til alþingismanna um umbætur það verði okkar meginmarkmið og umbætur í samfélaginu fylgja að sjálfsögðu í kjölfarið mig langar að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að hún talar um að hér hafi volæðið í raun hafist nítján hundruð níutíu og eitt mig langar að spyrja háttvirtan þingmann hvernig var staða samfélagsins þegar ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks tók við nítján hundruð níutíu og eitt hverjir höfðu þá setið við völd og hver var staða samfélagsins hvernig hefur íslenskt samfélag byggst upp frá þeim tíma frá og með hruninu í öðru lagi frú forseti vil ég spyrja háttvirtan þingmann þórunni sveinbjarnardóttur hvort hún telji að hinn frjálsi markaður eigi algerlega að vera settur til hliðar eða hvort hún telji að hinn frjálsi markaður eigi stjórnmálaskoðanir eða hvað eigi að ráða ríkjum í samfélaginu héðan í frá þegar allt fór til fjandans frá og með